Monsieur le Président, mes chers collègues, plus sérieusement, solennellement et brièvement, je voudrais vous informer qu'aujourd'hui nous allons voter sur la résolution relative aux négociations avec les États Unis...